Het einde van de nationale soevereiniteit, democratie en welvaart.

In socialistisch EU jargon heet dit solidariteit. De EU als permanente liefdadigheidsinstelling gaat nu in de hoogste versnelling.

En, alsof dat nog niet erg genoeg is, komt Nederland ook aan de leiband van Brussel te liggen. De Europese Unie zal contracten opleggen en afdwingen. De arbeidsmarkt, de huizenmarkt, belastingheffing, de tentakels van Brussel reiken overal. Nederland verliest zeggenschap over de eigen begroting, die moet eerst aan Brussel worden voorgelegd. Voorzitter, de honger van de Europese Unie naar meer geld, macht en bevoegdheden is niet te stillen. Als Nederland nu geen weerstand biedt, wordt het onderworpen tot het niets meer is dan een inferieure provincie binnen een federale Europese superstaat, en dat is niet wenselijk.